Madame la Présidente, je voudrais soulever la question qui fait la une des médias en ce moment, à savoir l'intégration de la communauté rom en Europe.

Ils ont besoin d'une véritable stratégie européenne, qui propose des solutions durables à leur intégration. Il nous faut pour cela nous pencher sur l'accès à l'éducation, réfléchir à la mise sur pied de formations adaptées qui font partie intégrante de la stratégie 2020, promouvoir l'accès aux soins de santé consultations, traitements, médicaments, planning familial et, surtout, trouver des solutions pour une intégration pérenne des Roms sur le marché du travail. Enfin, la réussite de cette intégration est facilitée par le recours aux fonds européens qui y sont consacrés. Nous devons donc faire en sorte que les États membres les utilisent à bon escient.